interiores, sin restricciones y sin discriminación entre europeos, del que disfrutan ahora más de cuatrocientos millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Y resulta que el espacio Schengen está regulado por el Derecho europeo un Código de Fronteras Schengen Schengen Borders Code un Reglamento directamente vinculante para los Estados miembros e invocable por los tribunales en defensa de la ciudadanía europea. Y prevé condiciones para el restablecimiento de fronteras interiores por razones de seguridad pública. Pero nos hemos encontrado con una situación sin precedentes COVID 19.

policial, han producido problemas en el suministro de bienes esenciales y también para los trabajadores temporeros seasonal workers protegidos también por el Derecho europeo. De todos estos problemas tenemos que hablar en esta pregunta oral y por eso le hemos planteado con claridad, en primer lugar, si considera que las medidas y las restricciones que se han interpuesto son respetuosas con el Código de Fronteras Schengen, que establece tres principios confianza mutua, solidaridad, pero también la exigencia del respeto del Derecho. Y es cierto que la seguridad pública ha sido invocada más de una vez para el restablecimiento de fronteras interiores, sobre todo después de atentados terroristas. Lo hemos visto. Pero la salud pública no lo había sido nunca. Está contemplada en el Código de Fronteras Schengen para el restablecimiento de fronteras exteriores de la Unión, pero no para las interiores por tanto, es una lección que tenemos que aprender. La segunda, ¿cómo prevé Schengen recovery Hablamos del recovery plan ¿Cómo recuperar Schengen para que sea fully operational cuanto antes? En tercer lugar, ¿cómo asegurar que los controles sean excepcionales, como quiere el Código de Fronteras Schengen, y en todo caso limitados en el tiempo, time framed con estrictas restricciones temporales? Y, en cuarto lugar, ¿qué medidas prácticas podemos adoptar para asegurar la coordinación y la responsabilidad, coordinadas, por supuesto, por la Comisión —guardiana de los Tratados y del Derecho europeo—, ante retos comunes. Pido el voto favorable para la Resolución que resulte de esta pregunta oral agradeciendo, por supuesto, el trabajo del Schengen Scrutiny Group representado aquí por su presidenta Tanja Fajon, pero recuerdo que, en primer lugar, el contenido de la Resolución es un mensaje a la Comisión para que en ningún caso tenga lugar la improvisación, ni la descoordinación, ni las decisiones, ni las medidas unilaterales que no haya una dinámica o una espiral de acción reacción de unos Estados contra otros, ni mucho menos retaliations —represalias—, basadas en la confianza mutua, en la solidaridad y en la coordinación y el respeto del Derecho. Estamos trabajando